Gratulálok Klaß képviselő asszonynak, aki egy rendkívül bonyolult téma kapcsán készített egy kiegyensúlyozott jelentést, bár itt a Házban vita alakult ki, vannak akik komolyan veszik a biocid szabályozást és vannak akik megpróbálják ezt leegyszerűsíteni a rágcsálók elleni küzdelemre. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ez egy nagyon komoly téma, és ez a jelentés azért kiváló, mert egyszerre megfelel a környezetvédelemnek, a fogyasztóvédelemnek és a vegyipar szempontjainak. Az új biocid szabályozás nagyobb védelmet ad, a háziasszonyokat, a háztartásban dolgozókat megvédi, de a kártevőket viszont nem, ezért én azt hiszem, hogy támogatni kell a Klaß jelentést és minden félelem, ami elhangzott a Parlament másik oldalából megalapozatlan, igenis szükség van a fokozott védelemre és a helsinki ügynökség kiválóan el fogja látni ezt a feladatot.